Paní vysoká představitelko, chci vám také poděkovat za aktuální zprávu z jednání z Paříže. Samozřejmě potřebujeme, aby Libye byla stabilním partnerem a měla demokratickou vládu.

Je důležité, aby se s uprchlíky v této zemi zacházelo lidsky a aby nevznikali noví uprchlíci, aby se zde bojovalo proti překupníkům lidí.

2017. Jak jste sama řekla, Libye je bohatá země, a proto je potřeba zapojit mladé lidi do obnovy této společnosti, bránit tomu, aby byli manipulováni, aby byli zapojeni do trestné činnosti a terorismu.